se trata de optimizar la absorción de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión para conseguir la máxima contribución de los recursos disponibles de la política regional a la cohesión económica y social. Es necesario corregir los principales factores que provocan los problemas de absorción, y fomentar la simplificación y flexibilización de las normas y los procedimientos, el acceso de los promotores de proyectos a fondos europeos y la buena gestión de los mismos por los servicios administrativos. Asimismo, deberíamos perseguir y sancionar el fraude en lugar de centrarnos en irregularidades formales menores y promover una mayor sinergia y complementariedad entre los fondos. Por último, quiero subrayar específicamente la importancia de alcanzar la máxima eficacia en la ejecución del Fondo Social Europeo, a fin de responder a los actuales retos en materia de empleo derivados de la actual recesión financiera. Señorías, es necesario recuperar el sentido del rumbo del proyecto europeo, porque Europa se puede construir sobre la necesidad, pero también necesita ambición.